Gospođo predsjednice, glasovala sam za ovaj prijedlog jer moramo poticati inovacije i ekonomski rast u cijeloj Europskoj uniji, a pogotovo u zemljama poput Hrvatske koje se nalaze u ekonomskim problemima. Smatram da je upravo olakšavanje pristupa i efikasnije postupanje s registracijom žiga Europske unije pravi način za to. Moramo pojednostaviti proceduru za podnošenje zahtjeva za registraciju europskog žiga, povećati pravnu sigurnost i uspostaviti odgovarajući okvir za suradnju između ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i nacionalnih ureda. Smatram da će to istaknuti kvalitetu europskih proizvoda i doprinijeti većem povjerenju potrošača.